Es gibt sehr viel Ärger darüber, dass die Konsultation so spät eröffnet wurde.

Welche Kommissare wollen Sie beauftragen, das sicherzustellen, und wo ist dort Ihre Verantwortung?